Señora Presidenta, Erasmus es la prueba más clara del espejismo presupuestario europeo. Años de irresponsabilidad, de compromisos que no se pueden cumplir, de visibilidad artificial y de declaraciones espectaculares en cada cumbre y, al mismo tiempo, menos dinero real en el presupuesto anual para que la Comisión Europea realice sus pagos —el Comisario Lewandowski lo ha explicado perfectamente.

Con todo lo que debemos en el presupuesto de la UE, pues todavía no hemos sido capaces de cumplir nuestros compromisos, tendríamos para hacer el presupuesto de la Unión de un año.